L'excision est une violence très souvent liée à des conceptions dégradantes et inadmissibles de la femme, ou à certaines sectes islamistes. Une horreur qui a été importée sur le sol européen et qui scandalise nos sociétés, puisqu'elle est associée à une immigration de masse. Inviter des personnes de cultures différentes et s'étonner ensuite qu'elles pratiquent des coutumes différentes est vraiment le lot des naïfs. Cette horreur ne peut pas supporter les a priori idéologiques inscrits dans la résolution commune il n'y a qu'à dire simplement et clairement notre écœurement devant des pratiques qui abîment la nature humaine. Il convient ensuite de distinguer ce qui choque nos principes universels et ce qui met en danger notre continent.

Pour mettre en œuvre une stratégie européenne de défense et de promotion du mode de vie européen qui refuse toute pratique de ce genre, il convient bien sûr d'en étudier les causes. Et les causes, c'est notre absence de maîtrise dans les origines de l'immigration, notre mise en avant d'un multiculturalisme hors d'âge qui justifie des pratiques de plus en plus révoltantes et, bien sûr, qui justifie que nous ayons voté pour cette résolution.